Ich möchte die Kollegin Schaake fragen, wie sie darauf kommt, dass es hier in diesem Hause viele Kollegen gebe, die nicht bereit seien, Morde, Gewalt und Menschenrechtsverletzungen gegen Homosexuelle zu verurteilen.